Señor Presidente, felicito al señor Preda por su informe, que analiza la situación de los derechos humanos desde muchos e importantes ángulos por ejemplo, los instrumentos de la Unión Europea para fomentar su protección en el mundo. Y es que el respeto de los derechos humanos es un rasgo que define a la Unión Europea y a sus Estados miembros, pero queremos que estos derechos sean respetados universalmente como lo reclaman la Carta y los pactos internacionales patrocinados por la ONU. La comunidad internacional ha avanzado mucho en esta materia, pero todavía hay graves retrocesos, violaciones y dificultades. El mundo globalizado de hoy y las nuevas tecnologías facilitan la difusión de la información sobre la situación de los derechos humanos, sus violaciones y la defensa de quienes desde la sociedad civil promueven estos derechos, a menudo en situaciones muy difíciles. Este Parlamento está sólidamente comprometido con los derechos humanos

En este contexto, quisiera también recordar particularmente a quienes en Venezuela defienden los derechos humanos y una sociedad pluripartidista. Ellos triunfaron en las elecciones del día 6, pero lamentablemente sigue en la cárcel un elevado grupo de presos políticos. Desde este Parlamento me quiero hoy unir a la reivindicación de Lilian Tintori Libertad antes de Navidad.

La trágica situación de los millones de desplazados, la brutalidad de la violencia contra las mujeres y las niñas en estos y también otros conflictos son cuestiones de especial preocupación.

Europa tiene que alzar su voz en favor de los cristianos, pues precisamente esta religión ha desempeñado un papel esencial en la forja de los valores y principios que están en la base de la civilización europea y del propio proceso de integración.